Domnule președinte, în calitatea mea de raportor al Parlamentului pentru Azerbaidjan, aș dori să fac următoarele precizări este adevărat, suntem în prezența celei de a treia rezoluții care semnalează derapaje în ceea ce privește drepturile omului, dar, așa cum spunea domnul Karim, relațiile dintre Uniunea Europeană și Azerbaidjan au evoluat de o manieră pozitivă. Ne pregătim să încheiem acest acord de parteneriat și cred că este un bun prilej să avem o discuție foarte serioasă cu privire la efectul demersurilor Parlamentului European asupra unor state terțe.

Tot în același an, anul trecut, prin aceleași demersuri ale Parlamentului European, realizate într o diplomație și într un dialog coerent, am reușit și am pus în libertate 146 de persoane. Eu cred că este foarte important ca acest tip de acțiune să continue.

În același timp, am primit de la Baku pentru că vă mărturisesc că am cerut explicații în legătură cu acest incident o declarație oficială a Departamentului de Control al Administrației Penitenciarelor, în care mi s a spus că, într o ambuscadă, a fost agresat unul dintre inspectori și toate persoanele implicate în această ambuscadă au fost sancționate. Am văzut de asemenea că domnia sa a ieșit din greva foamei, ceea ce contrazice o serie de afirmații.